það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sagði að það er athyglisvert hversu margir þingmenn hafa séð hjá sér þörf til að taka til máls hér um þessi mál og það er líka til marks um það að þingskapabreytingin og þingfundir nú í september hafa auðvitað ákveðnu hlutverki að gegna

íslendingar byggju í opnu hagkerfi og það sem gerist á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og öðrum stærri hagkerfum sem við erum tengd hefði mikil áhrif hérna á íslandi það verður ekki umflúið og þeirri þróun verður ekki við snúið en það er líka til marks um það hversu skilaboð berast hratt meðal annars héðan úr þessum sal og úr okkar efnahagslífi að það voru komnar fréttir af þessum umræðum ekki bara á vefsíðurnar íslensku heldur voru erlendir fjölmiðlar byrjaðir að spyrjast fyrir um það sem hér var rætt mjög stuttu eftir að þessar umræður byrjuðu þess vegna er það þannig að við getum ekkert lokað okkur hér af og það sem sagt er hér og gert og þau skilaboð sem fara út eru tekin og vegin og metin af þeim aðilum sem leggja mat á okkar ástand þar á meðal af þeim sem gætu hugsanlega hugsað sér að lána fjármuni hingað til íslands það er erlendum fjármálastofnunum það litla sem ég hef getað rýnt í það í dag þá sýnist mér að það mælist vel fyrir af þeim aðilum þar sem tilkynnt var í dag varðandi lántöku ríkissjóðs og hvernig að þeim málum hefur verið staðið það skiptir auðvitað mjög miklu máli og það er líka þakkarvert hvernig tekið hefur verið undir það af fulltrúum annarra flokka

verkefni og sameiginlegir hagsmunir að komast í gegn um þá erfiðleika sem nú er við að fást og það er málið síðan geta menn auðvitað rætt um ýmis fyrirkomulagsatriði eftir að við erum komin á sléttan sjó

og er ekki til bölvunar í sjálfu sér ef aðstæður eru þannig það er alveg eins með hana og skilyrðin til þess að uppfylla evruna ef þau eru uppfyllt þá er engin ástæða til að taka upp evruna ef verðbólgan er lítil sem engin þá skiptir ekki máli hvort hér er verðtrygging eða ekki og hvorttveggja á að vera okkur keppikefli að uppfylla þessi skilyrði og koma verðbólgunni niður á viðráðanlegt stig ég ætla ekki að fjalla sérstaklega um mörg einstök atriði sem hafa hér komið fram en ég vil svara spurningu háttvirts þingmanns steingríms j sigfússonar sem aðrir hafa líka tekið upp hér undir lok umræðunnar um hugsanlega endurskoðun laganna um seðlabankann ég hyggst ekki beita mér fyrir slíkri endurskoðun á næstunni en ég hef sagt það og gerði það á ársfundi bankans í vetur að ég teldi rétt þegar um hægðist að það yrði gerð úttekt á okkar vegum og í samstarfi við bankann af innlendum og erlendum sérfræðingum á því hvernig umgjörðin á peningamálastefnunni frá tvö þúsund og eitt

betur en háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hafi komið hér upp í ræðustól á alþingi síðar og spurst fyrir um þetta og fagnað þessu en þetta er fyrir utan og ofan einhvern daglegan ágreining hér eða átök um einstök atriði í því sem menn eru að glíma við akkúrat þessa dagana það held ég að allir hljóti líka að geta verið sammála um hitt er svo annað að engum dettur í hug að skilja seðlabankann eða stofnanir ríkisins yfirleitt eftir á berangri í þeirri baráttu sem nú er verið að glíma við eða kippa teppinu undan þeim það væri auðvitað hið mesta óráð og er ekki hugmyndin með þessu sem ég hef greint frá og upplýsti á ársfundi seðlabankans nei herra forseti þetta er að mörgu leyti mjög óvenjulegt ástand sem við erum að fást við og það stafar af því hvað við erum orðin núna háð ytri aðstæðum jafnvel enn meira en áður var þegar við áttum allt okkar undir því að geta selt fisk til útlanda það er vegna þess að okkar fjármagnsmarkaður er orðinn hluti af miklu stærri heild fjármálastofnanir íslenskar eru orðnar hluti af miklu stærri heild og undan því verður ekkert vikist það er ekki hægt annað en að horfast í augu við þær staðreyndir ef við byggjum enn í litlu lokuðu hagkerfi

varðandi það að glíma við sveiflur í eftirspurn á íslandi þá væri allt annað að glíma við það að samdráttur tæki við að þensluskeiði og við höfum auðvitað mikla reynslu af því að fást við slíkar aðstæður auðvitað vissum við að það mundi hægja á í hagkerfinu eftir að lotu virkjana og álversuppbyggingar á austurlandi lyki það hefur margoft verið rætt hér í þingsölunum og ég hef margoft talað um það lagði hér fram fjárlagafrumvarp í þinginu ár eftir ár sem gerði ráð fyrir því að þegar þessu lyki þá mundi myndast halli á ríkissjóði en aðalatriðið var að sjálfsögðu það að við notuðum uppsveifluna og afganginn á ríkissjóði til þess að koma okkur upp forðabúri með því að greiða niður skuldirnar og búa þannig um ríkissjóð að hann gæti tekið á sig breyttar aðstæður og sveiflur og þegar við förum að fjalla hér um fjárlagafrumvarpið eftir nokkrar vikur þá mun koma í ljós hvernig sú staða er núna við þessar aðstæður en það sem hefur flækt þessa mynd og gert þetta allt saman miklu miklu erfiðara viðfangs er það að samtímis sem við erum að fást við þetta sem við venjulegar aðstæður hefði verið mjög viðráðanlegt mál þá er brostin á lánsfjárkreppan í bandaríkjunum og svo þessar stórfelldu hækkanir á olíuvörum og hrávörum

er samstundis þýtt og túlkað af öðrum aðilum sem getur líka haft áhrif bæði til góðs og ills

og innan atvinnugreina og svo framvegis að endingu herra forseti þá vil ég segja það sem ég sagði hér í upphafi fyrri ræðu minnar að ég taldi það nauðsynlegt að hefja þessar umræður hér ég tel að það sé mjög eðlilegt að fyrsta degi þinghaldsins við þessar aðstæður sé varið í þetta og ég held að þátttaka þingmanna hér og það sem hefur komið fram í umræðunni staðfesti það svo sannarlega þó svo auðvitað séu skiptar skoðanir um mörg atriði hér eins og eðlilegt er þess vegna eru fimm flokkar á alþingi en ekki bara einn